Señor Presidente, muy oportuna la pregunta por parte del señor López Aguilar. Voy a señalar una serie de prioridades que considero esenciales y que la Comisión Europea debe tomar en consideración para la futura aplicación de la Estrategia de Seguridad Interior. En primer lugar, me gustaría citar el papel tan importante que tienen las agencias europeas para lograr nuestros objetivos en la materia que nos preocupa, especialmente Europol. El 27 de marzo la Comisión presentó su propuesta legislativa, de la cual soy ponente. Después de tener en cuenta la opinión expresada, de manera reiterada, por la gran mayoría de los grupos políticos de la Cámara y la opinión de la gran mayoría de los Estados miembros, expresada en el Consejo de Justicia y Asuntos de Interior del 7 de junio, reitero mi rechazo ante la posible fusión entre Europol y CEPOL. Estas dos agencias realizan un excelente trabajo, que deben continuar realizando, pero de manera independiente. Por todo ello, animo a la Comisión a que presente de inmediato la propuesta de Reglamento relativo solo a la Escuela Europea de Policía, a CEPOL. Insto también a la Comisión a que considere las prioridades que aprobó el Consejo del 7 de junio. Me gustaría destacar aquí el papel tan importante que tiene España en sus operaciones, ya que participará en todas, coliderará dos y liderará otras dos, que son las que conciernen a la lucha contra el tráfico de armas y contra el tráfico de cocaína y heroína. El terrorismo sigue vivo en sus manifestaciones, y apoyo que prestemos especial atención a la radicalización, a los combatientes y a los lobos solitarios.